virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti samgöngunefndar um frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum númer þrjátíu nítján hundruð áttatíu og sjö með síðari breytingum frá samgöngunefnd nefndin hefur fjallað um málið og leggur til að það verði samþykkt í frumvarpi þessu er lagt til að gerðar verði breytingar á sjötugasta og aðra grein gildandi umferðarlaga númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og sjö lagt er til að hver sá sem er á bifhjóli hliðarvagni eftirvagni eða tengitæki bifhjóls skuli

hafa breyst númer á reglugerðum vitnað er í greinargerð til reglugerðar númer fimm hundruð sextíu og fimm tvö þúsund og eitt en sú breyting hefur orðið á að sú reglugerð er númer níu hundruð þrjátíu tvö þúsund og sex